Señor Presidente, tras el golpe de Estado, el Gobierno de Rajoelina ha convertido Madagascar en un centro de inestabilidad política, donde no hay separación de poderes, donde los medios de comunicación están controlados por el Gobierno, donde se violan los derechos humanos y donde hay abusos de las actuales fuerzas de seguridad malgaches contra la población, que es la que sufre directamente las consecuencias políticas.

La Unión Europea debe continuar con la ayuda humanitaria a la población y debe contribuir a buscar un acuerdo entre las partes que facilite un Gobierno de transición neutral, consensuado e integrador, a fin de volver al orden constitucional y poder convocar unas elecciones democráticas libres y transparentes que permitan participar a todos los movimientos y dirigentes políticos de manera libre y permitan al pueblo malgache decidir su futuro.